En lep dober dan. Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah je nastal kot posledica sprememb zakonodaje EU na področju javnega naročanja. To področje namreč velja za problematičnega in potrebnega izboljšav povsod v Evropski uniji, ne samo pri nas. Zato je Evropska unija v letu dva tisoč štirinajst sprejela tako imenovani javnonaročniški sveženj, sklop usklajenih in poenotenih pravil javnega naročanja, ki jih mojajo morajo države članice vnesti v svojo nacionalno zakonodajo. Države morajo zakonodajo prilagoditi v dveh letih in glede na ta podatek Slovenija že močno zamuja, zato nam grozi plačilo visokih kazni, visokih kazni Evropske komisije. Zato je seveda upravičeno vprašanje: "Zakaj to še vedno ni urejeno in, seveda, kaj imajo koncesije z javnim naročanjem?" Pri spremembah in poenotenju pravil gre pogosto za zapletene malenkosti, ki lahko naredijo veliko razliko. V Sloveniji namreč pod pojmom koncesija razumemo pooblastilo za upravljanje javne službe ali pa dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero ima izključno pristojnost država. Tako v Sloveniji poznamo, na primer, koncesije v zdravstvu ali pa koncesije koncesije v obliki pravice za izkoriščanje vodnega vira, kamnoloma ali drugega naravnega bogastva. V prenovljenih evropskih pravilih pa koncesija pomeni obliko javnega naročila. Zato na videz enostavna zahteva Unije, naj Slovenija prenese pravila v svoj pravni red, lahko povzroči bistveno večje težave, kot je videti. Če bi novo izrazoslovje nekritično prenesli v našo zakonodajo, bi lahko bistveno spremenili položaj, pravice in obveznosti vseh, ki so trenutno imetniki koncesij. Glede na aktualno stanje seveda takoj pomislimo na koncesionarje v zdravstvu ali pa na vrsto drugih koncesionarjev, ki v imenu države in občin opravljajo za ljudi pomembne javne službe. Zato strah, da bi z nespametnim prenosom nehote povzročili škodo, ni čisto neosnovan. Spomnimo se lahko, da je ustavno sodišče pred dobrim mesecem na pobudo koncesionarjev delno razveljavilo določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerimi se je koncesionarjem naložila obveznost, da z javno službo ustvarjene dobičke vračajo v sistem. Zato je zelo pomembno, da evropske direktive prenašamo previdno, ne da bi pri tem nehote razgradili naš sistem javnih služb. Zato je imela vlada pri pripravi predloga zakona težko delo. Pravila Evropske unije o koncesijah s tistim, kar v Sloveniji razumemo pod tem pojmom, nimajo velike zveze. Pravila EU kot koncesijo razumejo obliko večjega javnega naročila, pri katerem koncesionar nase prevzame večji del poslovnega tveganja. Take koncesije so torej možne predvsem za gradnjo objektov, ne pa za izvajanje javnih storitev. Spremembe naj bi tako zadevale le tista javna naročila, ki zapadejo pod evropska pravila in so večja od petih milijonov evrov. Po zagotovilih vlade se s tem ne spreminjajo veljavna pravila za koncesionarje, izvajalce javnih storitev, z izjemo postopkov podeljevanja novih koncesij, kjer bo kjer bo pred izborom obvezna ocena potrebnosti in smiselnosti podelitve koncesije. To slednje pa Socialni demokrati zagovarjamo že dolgo. Poslanke in poslanci SD bomo predlog zakona v izogib kaznim Evropske komisije podprli. Pozivamo pa k bolj premišljenemu in sistematičnemu prenosu novih skupnih pravil, z manj poudarka na izogibanju kaznim, več pozornosti na oblikovanju delujočih in razumljivih rešitev. Hvala. Hvala, gospod poslanec, gospod Jože Lenart ...